Von den knapp 60 islamischen Ländern war die Türkei bisher eines der wenigen, die sich auf den Weg zu Demokratie, Menschenrechten und der Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen gemacht haben.

Ihre Partei, die HDP, muss sich aber viel deutlicher von der Terrororganisation PKK distanzieren. Die HDP hätte zum Beispiel nie an der Beerdigung eines Selbstmordattentäters von der PKK teilnehmen dürfen. Dieser hatte Dutzende von Türken und Kurden getötet. HDP Chef Demirtaş macht es sonst Erdoğan einfach viel zu leicht, sein Feindbild zu pflegen und damit seine Diktatur nicht nur zu Lasten der Kurden, sondern zu Lasten aller Türken weiter auszubauen.